La présidence italienne est volontariste sur le sujet.

réussir là où nous avons échoué dans le passé parce qu'il y a eu deux positions clairement tranchées.

C'est l'art que nous devons exercer aujourd'hui au Parlement dans l'intérêt de toutes les femmes européennes, en tout cas, d'une majorité d'entre elles pour faire progresser leurs droits. Et, en tant qu'homme, je voudrais aussi plaider pour le congé de paternité qui permet avec peut être deux semaines, comme c'est le cas dans plusieurs pays, de faire en sorte que l'homme soit aussi un parent et qu'il puisse prendre conscience de son rôle de parent dès l'arrivée de l'enfant dans la famille, dès le début, au niveau de la maternité.